bom odgovorila samo poslancu Levice v zvezi z ministrstvom za izobraževanje. Tudi to nas muči. Predstavnica je bila in je predčasno odšla, vendar minister je bil napovedan za ponedeljek. Žal bo v Bruslju in ga ne bo, vendar rok nov je že določen. In takrat, verjemite, ga bomo povprašali tudi po tem. Sedaj zelo intenzivno vabimo vse ministre, nekateri, bolj redki, so že prišli, vendar še bodo do konca mandata, torej upam, da bomo lahko marsikaj uresničili. Seveda ta pregled, pustimo se presenetiti, gospod Horvat, mislim, da bo kar zanimivo. Hvala.